Zelená kniha Komisie o integrovanom európskom trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami zdôrazňuje niekoľko prekážok, ktoré bránia európskemu trhu s platbami fungovať čo najúčinnejším a najotvorenejším spôsobom.

Normalizácia tejto oblasti by sa mala zamerať na vymedzenie bezpečnostných noriem a mala by zahŕňať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie otvorenejšieho, transparentnejšieho, inovačnejšieho, ale aj konkurencieschopnejšieho trhu s elektronickými platbami, ktorý prinesie výhody všetkým spotrebiteľom. Existencia neutrálneho a bezpečného jednotného európskeho trhu s takýmito platbami, ktorý by uľahčil slobodnú hospodársku súťaž a inovácie, má naviac zásadný význam z hľadiska dosiahnutia skutočného jednotného digitálneho trhu.